Spoštovani gospod podpredsednik državnega zbora, hvala za besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci, gospod predsednik vlade in vsi ostali prisotni iz vlade. Obtožba pred ustavnim sodiščem je pravzaprav odrekanje sposobnosti predsedniku vlade, da lahko vlada. Bistveni problem dojemanja vsebine ustavnega besedila je, da je tema dolgočasna za tiste, ki niso zanesenjaki. Argumentacija je v glavnem abstraktna in ne deluje dovolj znanstveno za tiste, ki predpostavljajo izkustvena raziskovanja, in tudi ne dovolj angažirano za tiste, ki predpostavljajo temeljito razmišljanje o svetu, v katerem živimo. Če vzamemo recimo literarne umetnine, kadar o njih govorimo, si lahko sami izbiramo, kaj bomo brali. Ravno tako lahko sami zase razlagamo smise in pomen književnosti, ki jo beremo. Nazadnje smo mi sami tisti, ki ocenimo njeno vrednost, pri tem pa si lahko pomagamo tudi z mnenji onih, ki so na tem področju opremljeni z avtoriteto znanja. Osebno lahko vedno rečem, da mi nikoli ni bilo všeč to, kar je denimo Fréron pisal o Voltairu. Omenjena svoboda izbire pa ne obstaja, kadar govorimo o ustavi. Ustava je obvezno branje zavoljo dveh njenih lastnosti, in sicer specifične vsebine in pravne obveznosti. Kot državljan si zasebno lahko mislite, kako je katero ustavno določilo slabo za vas, da je neposredno zoperstavljeno vašim interesom, da žali vašo moralno intuicijo, vaš občutek za dobro in za prav, da je na kakšen drugi način napačno, da je preprosto neumno ali pa da je celotna ustava obupno slaba, toda navkljub temu se morate obnašati v skladu s to normo oziroma s to ustavo. Vaš položaj bralca ustave vas postavlja v bistveno pasivno pozicijo, pozicijo prejemnika obveznih inštrukcij. Vedno pa je zelo prisotno tveganje napačne razlage tistega, kar ste prebrali. Gospe in gospodje, ko sem bil junija lansko leto izvoljen v državni zbor, sem prejel številne čestitke. Je pa bila ena med njimi, nad katero sem bil resnično vesel in ki me je presenetila. Prispela je po pošti v klasični papirni obliki iz Ljubljane z naslova Trstenjakova osem, sedeža Slovenske demokratske stranke. Ni bila samo vljudnost geste tisto, kar me je razveselilo. Kar mi je dalo misliti, je bila predvsem pomenska ekstrahiranost vsebine. Tam je bila namreč ubesedena misel, ki je zlepa ne bom pozabil. Takole se glasi: "Če bo naš cilj združiti najboljše, kar kot narod premoremo, verjamem, da bomo kot demokratično izvoljeni zakonodajalci v ključnih trenutkih sprejeli prave in pravične odločitve za Slovenijo in vse njene ljudi, ki jo, ki jih v parlamentu skupaj zastopamo." Poudarjam pravost, pravilnost in pravičnost odločitev. Odveč je pa tudi seveda poudariti, da je sporočevalec sporočila ne dolgo za tem dokazal, da ima odnos do lastnega sporočila približno tak, kot je odnos do lanskega snega. Torej predlagatelji z ustavno obtožbo odrekajo predsedniku vlade sposobnost vladanja. Pod sposobnostjo vladanja razumem opravljanje javnih poslal, ki jih je ustava poverila vladi in njenemu predsedniku. Mislim, da to samo tri mesece po tem, ko je predsednik vlade nastopil mandat, ni niti prav in niti pravično. Če hočemo braniti ustavno demokracijo kot dober režim, se moramo najprej vprašati, o čem pravzaprav govorimo in kaj pravzaprav hočemo. To velja tudi za kritiko. Pa da ne bo zmede, to sta metodološki vprašanji, ki bi morali biti predhodnica mišljenju in dejanju kot njuna možnostna pogoja. Tisti, ki se o tem ne vprašujejo, zapadajo v napako, ki je najbolj zgoščeno povzeta v sloganu: "Oni ne vedo kaj delajo, pa kljub temu to počnejo." Ustavno sodišče je inštitucija, ki se navidezno zelo slabo vklaplja v demokratični okvir, hkrati pa se zdi, da je to inštitucija, ki je neizogibno potrebna demokraciji. Ustavno sodišče je, kot se navadno pravi, varuh ustave. Ustavnosodno branje ustave in njena interpretacija zavezujeta vse državljane in državne organe. Ustavno sodišče je tista inštitucija, ki ima pooblastilo, da opravlja to delo. Vzporedno branje večjega števila ustavnih besedil bi nam pokazalo, da so njihove določbe pogosto tako načelne ali pa široke, da pravzaprav ne razumete, za kaj pri tem gre ali pa še pogosteje mislite, da razumete, potem pa se pojavi praktični problem, ki pokaže, da stvari niso tako zelo jasne. Moč ustavnega sodišča je zelo velika. Mnogi ga imenujejo četrta veja oblasti. Ni jih malo, ki pravijo, da je to pravzaprav prikriti ustavodajalec. Tole, kar zdaj govorim, samo omenjam in prepuščam v vprašalni obliki. Položaj ustavnega sodišča vodi v resna protislovja, tako s stališča demokracije kot s stališča vladavine prava. S stališča demokracije je paradoks, da lahko ustavno sodišče razveljavi vsako odločitev ali akt demokratično izvoljenih oblasti. Kako je mogoče upravičiti, da lahko skupina ljudi, v našem primeru devet, ki nima tako široke demokratične legitimitete, podira odločitve in akte predstavnikov ljudstva? In drugo, če ustavno sodišče razlaga ustavo in pri tem kontrolira vse in vsakogar, od navadnega državljana do predsednika vlade ali države, kdo je tisti, ki kontrolira ustavno sodišče? Če je ustavno sodišče varuh ustave, kdo je tisti, ki kontrolira varuha? Odgovor je na dlani. Nihče. Čisto slogovno gledano je predlog ustavne obtožbe tako patetičen, da ne bi zmogel prenesti nikakršne presoje, saj bi bil zavržen kot znamenje pretiravanja in slabega stila. Predlagatelji so tiste sorte ljudje, ki poskušajo vse družbene strukture, politične, socialne, miselne in ekonomske, zreducirati na raven najbolj preproste primitivnosti na tisto skrčeno celovitost, ki jo oni sami edino razumejo in ki je pogoj, da lahko dosegajo relativne zmage na volitvah. Toda, gospe in gospodje, to danes ni volilna kampanja, zato je potrebno predlog ustavne obtožbe zavrniti. Hvala lepa.